Bielorusko zostáva poslednou autoritatívnou krajinou v Európe. Je neprijateľné a nebezpečné, že táto krajina stále uplatňuje trest smrti, ktorý môže byť používaný účelovo.

Odsúdenie Dimitrija Konovaľova, Vladislava Kovaľova k trestu smrti sprevádzajú mnohé pochybnosti spojené s podozreniami z mučenia a neľudského zaobchádzania. Vina týchto dvoch mladých ľudí nebola dostatočne presvedčivo preukázaná. Chcel by som preto týmto zopakovať výzvu bieloruskému prezidentovi Lukašenkovi, aby zaviedol moratórium na trest smrti v krajine a umožnil objektívne prešetrenie obvinení spojených s prípadom Konovaľova a Kovaľova.